Nie podejmują żadnej aktywności w celu zmiany swojego statusu, a więc możemy się spodziewać, że jutro, pojutrze czy za rok ich sytuacja będzie podobna. Jak bardzo destrukcyjne jest takie doświadczenie dla indywidualnego człowieka i dla całego społeczeństwa, nie trzeba w tej Izbie tłumaczyć. Dlatego powinniśmy skupić się na rozwiązaniach i zauważyć fakt, że większość NEET stanowią kobiety. Ryzyko, że kobiety trafią do grupy NEET, rośnie z wiekiem.

Należy lepiej zaadresować unijne programy w związku z przewagą kobiet wśród najbardziej zagrożonej młodzieży. Należy programować i oceniać konkretne projekty realizowane w państwach członkowskich z uwzględnieniem płci. Wymaga to nie tylko gromadzenia i analizowania statystyk z rozbiciem na płeć, ale wyraźnej zmiany w celach i treściach programów finansowanych przez Inicjatywę dla Młodzieży.